Bardzo chciałbym podziękować za możliwość zadania pytania. Chcę wyraźnie stwierdzić, że gdyby nie działalność Komisji Europejskiej i nie działalność Pana, Panie Komisarzu, to bez wątpienia dzisiaj sytuacja w systemie bankowym europejskim byłaby gorsza. Ale sytuacja ma jednak charakter bardzo dynamiczny.

Chciałbym się w związku z tym zapytać, Panie Komisarzu, jakby Pan dzisiaj zdefiniował te zagrożenia, które się pojawiają obecnie i te zagrożenia, którymi się trzeba będzie zająć w najbliższym czasie? Bo chcę podkreślić z całą mocą na szczęście część problemów jest już poza nami, ale ciągle pojawiają się problemy inne.